frú forseti þegar embætti veiðistjóra var stofnað sem sjálfstætt embætti og flutt norður á akureyri sem kom til framkvæmda nítján hundruð níutíu og fimm ef ég man rétt þá var það að sjálfsögðu jákvætt í þeim skilningi að viðleitni væri í gangi til að dreifa opinberum störfum um landið og staðsetja þau víðar en hér í aðalþjónustumiðstöðinni í höfuðborginni eða nágrenni það varð að vísu dálítill hvellur um það mál á sínum tíma en hann er ekki efni þessarar fyrirspurnar heldur hitt að þær fréttir bárust nú allt í einu í haust að nú gengi þetta í raun og veru til baka í vissum skilningi þess orðs það er að

sem spratt upp úr veiðistjóraembættinu og verið hefur á akureyri yrði lagt niður um áramótin þegar nýtt skipurit umhverfisstofnunar tæki gildi nú kunna að sjálfsögðu að vera rök í því máli sem skylt er að hlýða á sem varða skipulagslega þætti og jafnvel mannlega þætti sem sjálfsagt er að taka tillit til en hinu verður augljóslega ekki á móti mælt að skilaboðin eins og þau líta út í umhverfinu og ekki síst nyrðra þar sem munar um hverja stofnun og hvert starf og hvern sjálfstæðan póst í því þekkingarsamfélagi sem þar hefur verið viðleitni til að byggja upp og í tengslum við háskólann á akureyri ekki síst og með því að efla ýmsa þjónustu opinberra stofnana að þessi skilaboð voru ekki heppileg það urðu mörgum mikil vonbrigði að þarna væru allt í einu að ganga til baka áherslur sem hefðu verið uppi einnig í þessari ríkisstjórn er að finna í stjórnarsáttmála og áherslum ýmislegt fallegt um það að eftir sem áður eigi að vinna að þessum hlutum þess vegna tel ég rétt og eðlilegt að ráðherra viðkomandi málaflokks svari fyrir það hér hverju það sæti að starf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs umhverfisstofnunar á akureyri áður embætti veiðistjóra verði flutt til reykjavíkur um áramót og í öðru lagi hvort þetta sé hluti af viðleitni ríkisstjórnarinnar til að dreifa opinberri þjónustu um landið og skipuleggja stjórnsýsluna meðal annars þannig að auglýsa störf óháð staðsetningu samanber kafla stjórnarsáttmálans að landið verði eitt búsetu og atvinnusvæði maður gengur að sjálfsögðu út frá því að umhverfisráðuneytið fyrir sitt leyti hljóti eins og önnur ráðuneyti að vera bundið af þessari stefnu og eiga að vera þátttakandi í henni því er eðlilegt að spyrja hvernig þetta tvennt fari saman þessi ákvörðun um að færa veiðistjórnunarsvið umhverfisstofnunar til reykjavíkur og þessi yfirlýsta stefna